Doamnă președintă, în urmă cu 30 de ani, milioane de români au înfruntat frica, au ieșit în stradă pentru a cere ca România să se rupă definitiv de un regim criminal milioane de români împotriva cărora s au tras peste 12 milioane de gloanțe au strigat în stradă Libertate, te iubim!

voci nevinovate au exprimat o stare de dorință de libertate pentru ceea ce România urma să obțină democrație și un drum ireversibil pe calea integrării europene. România, în acea perioadă, s a rupt definitiv de o perioadă dură în care sute de mii de oameni au murit în închisori comuniste, iar astăzi, datorită acestui sacrificiu și vă mulțumesc pentru că în plenul Parlamentului European le aducem omagiu acestor eroi

Vă mulțumesc pentru acest moment unic și important pentru națiunea mea.